Państwo odwróciliście relacje, państwo mówicie o prawach człowieka, czyli że prawo do aborcji jest prawem człowieka a co z prawem tego dziecka, które jest zabijane? Państwo mówicie, że to nie jest człowiek, że to jest część ciała kobiecego. To nieprawda, to jest osobny podmiot, któremu należy się prawo do życia. To jest prawo człowieka. Nawet gdybyście państwo uznali, że rzeczywiście płód jest częścią ciała kobiecego, to czy uważacie, że można przyjść do lekarza i poprosić, żeby móc obciąć sobie zdrową rękę i zdrową nogę? Dostalibyście państwo na to pozwolenie? To jest naruszenie godności tego człowieka i to jest naruszenie godności...